Unternehmen erwirtschaften ja Gewinne, wenn sie Produkte und Dienstleistungen herstellen, die von den Bürgern gekauft werden Ist Ihre Alternative dazu, dass man Verluste produziert und Produkte herstellt, die niemand braucht? BRK